Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, in quanto relatore del parere in commissione per i bilanci mi soffermerò sugli aspetti finanziari della relazione come peraltro il Commissario ha già sottolineato e il relatore siamo in attesa dell'adozione del nuovo QFP, non siamo pertanto oggi in grado di conoscere le risorse a disposizione sulla rubrica 2 del bilancio e il livello del massimale applicabile per il bilancio nel 2014 rimane incerto. Fino a quando non verrà fatta chiarezza in merito al livello del massimale non sarà possibile stabilire se è necessario un adeguamento ai pagamenti diretti per il 2013. Abbiamo quindi ritenuto opportuno proporre che l'importo della disciplina finanziaria venga essere rivisto nel parere fatto alla commissione bilancio nel corso della procedura di adozione del bilancio del 2014, tenendo conto, come peraltro sottolineato dal Commissario, della lettera rettificativa. Aggiungo, che in caso di mancato accordo sul QFP, peraltro non escludibile a questo momento, non si applicherà alcuna disciplina finanziaria, dal momento che l'importo sarà calcolato sulla base dei massimali del 2013 con una maggiorazione del 2 per tener conto dell'inflazione.